Soms kan profiling noodzakelijk zijn, maar die gevallen moeten duidelijk afgebakend worden en gewaarborgd tegen misbruik. De mogelijkheden om informatie op te slaan, uit te wisselen en te interpreteren zijn de laatste jaren sneller toegenomen dan de noodzakelijke beperkingen die democratieën zichzelf hiervoor opleggen.

Een veiligheidsagent vergeleek het wel met het vullen van een waterglas met een brandweerslang, bijzonder ineffectief. Natuurlijk worden profielen op basis van etnische afstamming al jaren gebruikt, zelfs al noemen wij het meestal anders. Zelfs ik met mijn 1,60 meter, toch niet de meest bedreigende verschijning, word bij de douane nog regelmatig terzijde genomen. Een kleine persoonlijke ergernis, maar veel mensen die de wet keurig naleven, ondergaan dit ongemak niet regelmatig, maar stelselmatig. Die mensen krijgen van onze samenleving de boodschap dat zij altijd verdacht zijn, minder waard zijn en niet welkom zijn.